Afrika is een fantastisch continent prachtige mensen, mooie natuur, maar helaas ook vol uitdagingen.

De jongeren gaan daar enorm toenemen, de bevolkingsgroei gaat toenemen.

Ik zou ervoor willen pleiten dat Europa inzet op het beëindigen van de conflicten. Voor mij is dat echt wel prioriteit één. Twee zorgen dat de jongeren in Afrika kansen krijgen, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, zorgen dat ze daar bijvoorbeeld aan politiek kunnen doen en tot slot, heel belangrijk inzetten op de strijd tegen mensensmokkelaars.